Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Die rasant wachsende Antibiotikaresistenz ist neben der Klimaerwärmung die größte Gefahr für die Menschheit. Darauf müssen wir uns ganz gezielt konzentrieren. Laut einer Studie der Berliner Charité werden 2050 weltweit zehn Millionen Menschen pro Jahr durch multiresistente Bakterienstämme, die nicht mehr auf Antibiotika ansprechen, sterben, wenn wir nicht umgehend Alternativen für die tierquälerischen und krank machenden Nutztierhaltungssysteme finden, die die Brutstätten dieser tödlichen Keime sind. Das Ergebnis der Abstimmung über diesen Bericht im Ausschuss wurde von zahlreichen NGOs aus den Bereichen Armutsbekämpfung, Gesundheit, Umwelt und Tierschutz sehr begrüßt. Es ist enttäuschend, wie danach die konservativen Kräfte in diesem Haus wieder einmal alles darangesetzt haben, diesen Bericht zu verwässern. Ich sage Ihnen Dieses kurzfristige Denken wird nach hinten losgehen. Wir haben es dann zu verantworten, was kommende Generationen auszubaden haben. Ich appelliere an Sie Geben Sie der Zukunft eine Chance, stimmen Sie für Nachhaltigkeit!